Monsieur le Président, je suis très heureuse que les Soudanais du Sud aient pu déterminer librement leur destin. Ce résultat sans appel a pu être obtenu, on peut s'en féliciter, grâce à un engagement fort de la communauté internationale et de l'Union européenne.

Une nouvelle phase s'ouvre, celle des négociations entre le Nord et le Sud sur des points restant à régler pour la mise en œuvre de l'accord de 2005 citoyenneté, délimitation de frontières, rattachement de la zone d'Abyei au Nord ou au Sud, partage de la ressource pétrolière ou question de la dette.